Monsieur le Président, chers collègues, le titre de ce débat peut susciter un certain optimisme puisqu'il s'agit, en théorie, de définir les modalités de l'aide aux pays ACP producteurs de bananes.

Or, malgré cela, ils ont fait l'effort d'accepter, à l'OMC, un accord baissant à 114 euros par tonne le tarif douanier européen pour mettre fin à un long conflit avec les pays producteurs latino américains.

Autant dire que les conséquences commerciales de ces accords seront majeures dans un contexte où l'essentiel du marché européen de la banane est déjà détenu par les multinationales basées en Amérique latine. Face à cette situation, lors de la dernière session plénière de l'Assemblée ACP UE à Ténériffe, tous les membres avaient adopté à l'unisson une déclaration demandant des mesures de soutien rapidement débloquées et adaptées aux besoins des producteurs. De retour à Bruxelles ou à Strasbourg, je constate malheureusement sans surprise que la droite fait marche arrière et refuse même toute référence à cette déclaration. Je suis fatigué de ce double jeu mais je crains surtout que cette fatigue soit partagée par ceux qui sont nos partenaires historiques et qui ne croient plus en notre volonté de réellement soutenir leur développement.